Señora Presidenta, señora Comisaria, estamos a día de hoy en un momento clave para avanzar en las negociaciones de un Acuerdo de Asociación con Mercosur y me alegra que este debate esté por fin teniendo lugar. Debemos aprovechar el cambio político acaecido en Argentina, dado que el Presidente Macri se ha mostrado totalmente favorable a iniciar la negociación, negociaciones que han estado paradas más de diez años, con lo que se han perdido así grandes oportunidades para ambos mercados. La Unión Europea y Mercosur tienen unos lazos políticos y económicos importantes y la firma de un acuerdo comportaría enormes beneficios. Debemos aprovechar esta ocasión para avanzar de forma decisiva en el fortalecimiento de los lazos económicos y comerciales, pero también culturales y humanos entre los países de Mercosur y la Unión Europea. Esta misma semana —lo ha dicho la Comisaria— habrá un primer intercambio de ofertas, que no es más que la presentación de propuestas de ambas partes. Es un primer paso para encauzar la negociación y agradezco a la Comisaría, a toda la Comisión y al equipo negociador la actitud proactiva que han mostrado al encauzar los inicios de la negociación, y aún más teniendo en cuenta algunas reticencias conocidas en las últimas semanas.

Quiero recordar que, como para cualquier otro acuerdo de asociación, se va a llevar a cabo un estudio de medición del impacto. Estos estudios se llevan a cabo de forma paralela a la negociación. No se puede posponer el intercambio de ofertas negociadoras a la finalización del estudio de impacto, simplemente porque es ineficiente y sirve únicamente como mecanismo de bloqueo para los que se oponen a la firma de acuerdos de comercio con otros Estados.